Ya se han dicho las cifras, pero las voy a repetir porque son terriblemente monstruosas una de cada tres mujeres europeas ha sufrido algún tipo de violencia y una de cada cuatro, alguna agresión sexual.

Este es nuestro primer problema de seguridad.

Todavía algunos Estados miembros de la Unión Europea tienen legislaciones que ocultan, protegen o disimulan esta violencia. En esta pregunta que le presentamos, señora Comisaria, le pedimos soluciones, soluciones urgentes, porque cada día mueren mujeres asesinadas por alguien que se cree su amo y señor, hasta el punto de quitarles la vida, y, cada día, muchas mujeres deben huir y abandonar su hogar, a pesar de ser ellas las víctimas, para buscar algún refugio seguro.

Necesitamos una presión fuerte contra aquellos Gobiernos que no hacen lo que deben, porque son cómplices de los asesinos, y nos urge una directiva europea contra la violencia machista.